Signor Presidente, onorevoli colleghi, la rivolta del popolo turco è iniziata per la difesa degli alberi di un parco di Istanbul che sarebbero sacrificati per far nascere un supermercato, ma la protesta ha assunto un altro connotato, un connotato politico è diventata una protesta di libertà e di democrazia. Erdogan è un leader di un partito islamico anche se moderato, ma l'Islam moderato non esiste ce lo ha insegnato anche la Primavera araba, questi signori partono moderati e finiscono per voler conquistare il mondo in nome di Allah. L'esperienza di quanto accaduto nel Nord Africa deve servire da lezione all'Europa per non ripetere le stesse ingenuità. Non vorrà mica l'Europa destinare nuovamente 5 miliardi di euro alle piccole e medie imprese turche, mentre i nostri imprenditori, i nostri lavoratori si suicidano per aver perso il lavoro. Erdogan vuole fare indossare il velo alle donne, farle partorire almeno tre figli, 70 giornalisti sono in carcere alla faccia della libertà di stampa. La Turchia non c'entra niente con l'Europa, ha una cultura diversa, ha una storia diversa, ha radici diverse, non rispetta i diritti umani. La Turchia non deve entrare in Europa, interrompiamo subito i negoziati altrimenti è bene che una grande protesta venga fatta davanti a questo Parlamento.